Cet assassinat de nature terroriste fait suite à de nombreux autres assassinats de Pakistanais courageux, tolérants, amoureux des droits de l'homme, défenseurs des droits de l'homme et des droits de la femme, je dois le dire. Encore une fois, nous appelons instamment le gouvernement pakistanais à faire toute la lumière sur ce lâche assassinat et à assurer vraiment efficacement la protection des personnes menacées par les extrémistes religieux fanatiques.

Je voulais également, encore une fois avec vigueur, demander à toutes les institutions compétentes de l'Union européenne d'inclure dans les négociations en vue de préparer les futurs accords de coopération, notamment l'accord de coopération entre l'Union et le Pakistan, une clause de respect de la liberté religieuse et de respect des droits de l'homme.